J'y pense surtout parce que je vois une similitude entre ce qui se passe maintenant au Moyen Orient, en Afrique du Nord, et ce qui s'est passé en Europe en

Vous avez réagi, puis l'Allemagne, la France, la Grande Bretagne ont aussi fait une communication sans concertation, comme si l'Europe n'existait pas.

Erdogan, qui a dit à M. Moubarak qu'il devait écouter les exigences de son peuple et qu'il devait donc s'en aller.

Je pense que la communication que vous faites aujourd'hui est très importante pour ceux qui sont dans la rue et qui se battent peut être pour leur vie. Moi, je crois que deux erreurs ont été commises par l'Europe ces derniers jours. Tout d'abord, on ne comprend pas à quel point le moment est historique et, deuxièmement, ce qui est encore beaucoup plus important, on a une fausse analyse de la situation.

Eh bien, moi, je vous le dis, je n'ai pas peur, je fais confiance au peuple tunisien et au peuple égyptien!

Vous connaissez tous Mohamed Bouazizi, l'homme qui a initié, en fait, la révolution en Tunisie par son immolation.

Bouazizi, il n'y avait pas le drapeau vert de l'islam, il y avait le drapeau rouge de la Tunisie, et ce ne sont donc pas des révolutions islamistes qu'on est en train de vivre pour le moment. Non, au contraire, ce sont des révolutions pour la liberté. Alors, maintenant que, depuis près d'une semaine, ce sont des milliers de personnes qui se rassemblent au Caire, au moment où il y a aussi des manifestations en Jordanie, au Yémen, en Syrie, en Algérie, je vous demande, Madame Ashton, de changer la position de l'Union européenne. Et je veux que vous disiez aujourd'hui, ici, dans cette enceinte, clairement, en notre nom, que l'Union européenne soutient à 100 le peuple d'Égypte et ses revendications. Nous voulons que, finalement, Moubarak écoute son peuple et qu'il libère, par son départ, son pays, pour la démocratie et la liberté aujourd'hui.